bjóða stjórnmálaflokkarnir fólkinu í landinu við ættum að vera að lausnar hér bera allir ábyrgð hvað boðar minnihlutaríkisstjórn samfylkingar og vinstri grænna til lausnar á þessum vanda jú stórhækkaða og nýja skatta niðurskurð ríkisútgjalda svokallaða blandaða leið vandinn er einfaldlega sá að það má ekki upplýsa hvað á að gera

úrlausnar af bjartsýni og þeirri eljusemi sem hefur gert henni kleift allt frá landnámi að byggja